In der Tat, das ist ein wichtiger Tag für die Patientinnen und Patienten in Europa.

Ich finde, das ist ein zynisches Verhalten, denn es handelt sich um schwache Menschen. Sie sind krank, sonst bräuchten sie keine Behandlung, und im schlimmsten Fall könnten sie tot sein, bevor der EuGH den Fall entschieden hat.

Hier gibt es auch eine Verbesserung in den Ländern, in denen die EuGH Rechtsprechung im Prinzip schon umgesetzt war, hin zu einem Europa der Patienten und zu einem Europa der Gesundheit, ganz wie der Kommissar es gesagt hat. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen jetzt die letzten 15 Sekunden für den Dank an die Berichterstatterin, an die Schattenberichterstatter, an John Dalli als Kommissar, der sich wirklich sehr eingesetzt hat, aber vor allem an John Bowis, der hier auf der Tribüne sitzt und der Vater dieser Richtlinie ist. Allen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch!